Es ist sehr begrüßenswert, dass mit diesem zweiten Entwurf der Verordnung endlich einheitliche Vorschriften über das Inverkehrbringen neuartiger Lebensmittel in der EU erlassen werden. Damit wird dem hohen Niveau des Gesundheitsschutzes in der Europäischen Union Rechnung getragen. Nach meiner Auffassung sprechen vor allem ethische und auch gesundheitliche Aspekte gegen die Zulassung von Klonfleisch und auch des Klonens an sich. Die Landwirtschaft in Europa produziert Lebensmittel auf höchstem Niveau, egal ob aus konventioneller oder biologischer landwirtschaftlicher Produktion. Permanent werden hohe Auflagen und Qualitätsansprüche an die Landwirtschaft in Europa herangetragen, eingefordert und umgesetzt.

Für die Sicherheit der Lebensmittelversorgung gibt es keine Notwendigkeit von Klonfleisch. Als Parlament sollten wir bei der nun folgenden zweiten Lesung den einheitlichen Standpunkt